Bardzo się cieszę, że Parlament Europejski zajmuje się w końcu europejskimi obszarami górskimi, tak ważnymi dla przyszłości rozwoju terytorialnego Unii Europejskiej.

To dobrze, że myślimy o utworzeniu strategii makroregionalnej dla regionu Alp, ale jednocześnie bardzo proszę, abyśmy w najbliższym czasie zajęli się również drugim największym łańcuchem górskim Europy, bardziej rozległym od Alp, czyli Karpatami, które w wyjątkowy sposób spełniają kryteria strategii makroregionalnych opisanych przez Komisję Europejską. Jest to region niezwykle ważny geopolitycznie, bogaty kulturowo, przyrodniczo i społecznie, łączący państwa europejskie o trojakim statusie członkowskie, akcesyjne oraz te objęte Partnerstwem Wschodnim.

Mimo to Karpaty nie są uwzględnione w żadnej wielostronnej formie współpracy w ramach programów makroregionalnych Unii Europejskiej. Region Karpat potrzebuje natychmiastowych inwestycji transportowych, infrastrukturalnych, ekologicznych i wsparcia dla lokalnej przedsiębiorczości. Korzystając z doświadczenia Alp, Karpaty wymagają odrębnego programu europejskiego. Mam nadzieję, że ta dzisiejsza debata otworzy drogę do opracowania strategii makroregionalnej zarówno dla Alp, jak i dla Karpat.